În urma unor studii realizate recent s a constatat o creștere fără precedent a mortalității piscicole în Marea Neagră.

Un grup de specialiști a apreciat că, în aproximativ 30 de ani, viața subacvatică ar putea dispărea complet din Marea Neagră din cauza hidrogenului sulfurat. Consider că aceste probleme ar trebui să ocupe un loc cât mai important pe agenda europeană și de aceea salut raportul care a făcut astăzi obiectul dezbaterii Parlamentului și, de asemenea, o felicit pe doamna raportoare.